herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um bókmenntasjóð og fleira frá árinu tvö þúsund og sjö þetta er ekki stórt og mikið frumvarp en felur í sér breytingar á gildandi lögum um bókmenntasjóð og fleira sem voru sett á árinu tvö þúsund og sjö tilefnið má rekja til þátttöku íslands sem heiðursgests á bókmenntasýningunni í frankfurt haustið tvö þúsund og sjö í kjölfar þeirrar þátttöku sem tókst afar vel þá ákvað ég að leggja fram breytingar á þessu í raun og veru fyrst og fremst til að festa í sessi ákveðið fyrirkomulag á sviði bókmennta sem hefur reynst vel á sviði annarra listgreina og tryggja eftirfylgni af þessu góða verkefni forsagan er sú að haustið tvö þúsund og sjö ákvað ríkisstjórnin að sækjast eftir því að ísland yrði heiðursgestur á bókamessunni í frankfurt og ríkisstjórnin legði þrjú hundruð milljónir til verkefnisins á árinu tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og ellefu mennta og menningarmálaráðuneytinu var falið forsvar málsins og var svo ákvörðunina fylgt eftir og ísland valið sem heiðursgestur fyrst norðurlanda verkefnisstjórn var skipuð og verkefnisstjóri og ráðið starfslið og verkefnið hlaut nafnið sögueyjan ísland um tvö hundruð íslenskar bækur og bækur um ísland komu út á þýska málsvæðinu á árinu tvö þúsund og ellefu í samstarfi við hátt í hundrað þarlend bókafélög og í tengslum við sjálfa bókasýninguna voru einnig ýmsir íslenskir listviðburðir svo sem myndlistarsýningar tónleikar og danssýningar hér var tvímælalaust um að ræða stærstu menningarkynningu sem ísland hefur staðið fyrir erlendis en auk stjórnvalda veittu ýmsir íslenskir og erlendir aðilar verkefninu stuðning þátttaka íslands hlaut mikla athygli fjölmiðla og almennings á hinu þýska málsvæði sem og víðar í evrópu það hefur verið reynsla fyrri heiðursgesta að heiðursálagið hefur aukið útbreiðslu bókmennta viðkomandi lands í heiminum á varanlegan hátt það er þetta er ekki eingöngu tímabundin athygli sem þarna kemur inn heldur varanlegur árangur en það hangir auðvitað á því að verkefninu sé fylgt dyggilega eftir í kjölfarið ég tel því nauðsynlegt að skýra og efla kynningu á íslenskum bókmennta sem hefur verið á könnu bókmenntasjóðs í frumvarpinu er lagt til að skrifstofa bókmenntasjóðs beri framvegis heitið miðstöð íslenskra bókmennta en bókmenntasjóður starfi á vegum miðstöðvarinnar og stjórn miðstöðvarinnar taki ákvarðanir um úthlutun úr sjóðnum virðulegi forseti þær helstu breytingar sem felast í frumvarpinu eru að það er lagt til að heiti laganna verði lög um stuðning við íslenskar bókmenntir en ekki lög um bókmenntasjóð og fleira enda hefur mér alltaf fundist þetta og fleira hálfankannalegt í heiti á lögum heiti öðrum kafla gildandi laga verði framvegis miðstöð íslenskra bókmennta og bókmenntasjóður og hlutverk miðstöðvarinnar verði að styrkja útgáfu íslenskra skáldverka og vandaðra rita svo og útgáfu erlendra bókmennta á íslenskri tungu rétt eins og bókmenntasjóður hefur gert þannig að það er ekki breyting hins vegar verði styrkir til þýðinga á íslenskum bókmenntum á erlendri tungu greiddir af framlagi til miðstöðvarinnar þar sem snýst um er mikilvægur þáttur í kynningu og útbreiðslu á íslenskum bókmenntum erlendis með þessari lagabreytingu er ekki verið að draga úr stuðningi við íslenska bókaútgáfu sem áfram yrði styrkt af sérstökum bókmenntasjóði annað mikilvægt hlutverk miðstöðvarinnar er að kynna íslenskar bókmenntir hér á landi og erlendis og stuðla að útbreiðslu þeirra í því felst meðal annars að efla samskipti við erlenda aðila á sviði bókmennta og bókaútgáfu og þetta er það hlutverk sem ætlunin er í raun og veru að efla því við höfum haft bókmenntasjóð starfandi sem allir eru sammála um að gengur vel þótt hann mætti vera stærri og öflugri en þetta er það hlutverk sem við erum sérstaklega að horfa til að efla þá er miðstöðinni einnig ætlað að efla bókmenningu á íslandi sem er ekki vanþörf á heldur og hlutverk miðstöðvarinnar er að sumu leyti hliðstætt hlutverki kvikmyndastöðvar íslands en þó er ekki gengið svo langt að setja á laggirnar sérstaka ríkisstofnun heldur er í raun og veru byggt a því fyrirkomulagi sem við eigum núna í praxís stjórn bókmenntasjóðs verður stjórn miðstöðvarinnar skipan stjórnar verður óbreytt frá því sem nú er og lagt er til að stjórninni verði heimilað að leita umsagnar fagaðila við mat á umsóknum en eftir sem áður er það stjórnin sem tekur þá ákvörðunina um úthlutun á sjóðnum og ákvarðanir hennar eru endanlegar á þessu stjórnsýslustigi virðulegi forseti ég bind vonir við að með samþykkt frumvarpsins skapist sterkari lagastoð fyrir kynningu á íslenskum bókmenntum til að fylgja eftir góðum árangri á bókamessunni í frankfurt haustið tvö þúsund og ellefu með breytingu á skrifstofu bókmenntasjóðs er gert ráð fyrir að hún verði betri í stakk búin til að sinna kynningarhlutverkinu en það er þó háð fjárveitingu í því sambandi vil ég vekja athygli á að í kostnaðarumsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins um frumvarpið kemur fram að lögfesting þess muni ekki leiða til aukinna útgjalda fyrir ríkissjóð en í kostnaðarmati okkar í mennta og menningarmálaráðuneyti kemur fram að við teljum mikilvægt að það framlag sem tímabundið var veitt til frankfurtarverkefnisins að hluti þess eða helst allt haldist inni hjá þessari miðstöð þannig að hún hafi þá úr þessum fjármunum að spila til að fylgja eftir þessum verkefnum

að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar